Panie Przewodniczący! Niedawno na rynki w Europie, w tym na rynek polski, weszły nowe, bardzo popularne amerykańskie chipsy. Niestety w Polsce skład nowo wprowadzonego produktu był inny niż ten w zachodniej części Unii, gdzie nie zawierał oleju palmowego ani glutaminianu sodu

Presja ma oczywiście sens. Cieszy mnie, że reakcja konsumentów wpłynęła na politykę producenta, ale to nasze prawo powinno zapewniać obywatelom odpowiednią ochronę przed nieuczciwymi praktykami i powinno wszystkich obywateli Unii Europejskiej chronić w ten sam sposób.

Dalej będę zabiegała o to, żeby takie samo opakowanie oznaczało taką samą jakość i zawartość produktu w całej Europie. Dziś oczekujemy kolejnych zdecydowanych działań ze strony Komisji Europejskiej, a w projekcie pilotażowym, który przygotowałam, zapisaliśmy, że Parlament Europejski będzie brał udział w pracach nad położeniem kresu tym nieuczciwym praktykom.